Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Monsieur le Commissaire à la santé, il y a quelques jours, le Parlement européen fermait ses portes à Monsanto, parce que Monsanto ne méprise pas simplement notre santé, Monsanto méprise notre démocratie. Cela fait huit ans que, sur les perturbateurs endocriniens, la Commission laisse porte ouverte à tous les lobbies de la chimie, des pesticides...

fait huit ans que vous méprisez notre santé et que nous sommes en permanence obligés de vous rappeler à vos prérogatives et à la démocratie. Alors aujourd'hui, maintenant qu'il est avéré que vous outrepassez vos prérogatives, que vous outrepassez vos compétences, vous avez raison de mentionner que les États membres ne sont pas clairs sur ce sujet là, et j'ai moi même profondément regretté le recul de la France sur le sujet, mais c'est votre responsabilité d'être garante des lois qui sont adoptées, y compris dans ce Parlement.